La Unión Europea ha estado dando cobertura y ayudando a todas las negociaciones multilaterales que, con el auspicio de Naciones Unidas, se han llevado durante los últimos años. Hoy, en Ginebra, debemos continuar haciéndolo, porque la negociación política es la única salida, con un triple objetivo reconciliación nacional, transición democrática, gobernanza inclusiva

Para eso, ¿cuál es nuestra mayor palanca?